Imamo odlične primjere uspješne kohezijske politike, imamo odlične primjere gdje su se ruralna području zaista brzo razvijala, ali nažalost imamo još uvijek puno više suprotnih primjera. Imamo velikih problema s primjenom kohezijske politike i razvojem ruralnog područja. Ono što želim istaknuti su neki primjeri na kojima sam osobno radio koji su uspješni primjeri, pogotovo u ovom slučaju konkretno govorim o razvoju središnje Istre. Mali gradići, kao što su Motovun, Gračišće, Tinjan, Pičan, Grožnjan, Oprtalj su mala područja koja su integralnim pristupom, razvojem infrastrukture, turizma, poljoprivrede i kulture, uspjeli zaista dignuti čitav taj kraj, ruralni kraj Istre, i to je odličan primjer kako se sinergijom svih aktivnosti može razviti ruralno područje na području Europske unije.